Jamstvo za mlade in pobuda za zaposlitev mladih sta zagotovo dva zelo koristna ukrepa, ki jih izvaja Evropska unija, in lahko veliko pomagata generaciji, ki ima danes največje težave pri zaposlovanju, to so mladi. Prav tako pa se moramo zavedati, da je za zaposlovanje mladih veliko odvisno tudi od držav članic, in te morajo skozi reformo izobraževalnega sistema, povezovanje izobraževanja, raziskovanja in pa tudi gospodarstva, ustvariti pogoje, v katerih se bodo ta delovna mesta potem tudi ustvarila. Zato popolnoma podpiram to smer, da se naredi podrobna analiza, kako se ta sredstva koristijo, hkrati pa tudi vidi dobre prakse in potem, od države do države, posebej ugotovi, kateri in na kakšen način bo ta ukrep najučinkovitejši v posamezni državi. Ni potrebno, da govorimo samo o odgovornosti Evropske unije, v veliki meri moramo govoriti tudi o odgovornosti držav članic, ki marsikdaj zatajijo na tej ravni.